Om werkgelegenheid en voedselzekerheid in de toekomst te garanderen is het behoud van de kleine veredelaars en hun kennis van heel groot belang. Die kennis dreigt verloren te gaan nu de multinationals de markt domineren.

Door erkenning van slechts 20 octrooien, commissaris, vallen er nu al 900 variëteiten onder de exclusiviteit van de octrooihouders.

Het zijn vrijwel altijd machtige niet Europese bedrijven die het kapitaal bezitten om massaal planteneigenschappen op te kopen en dan denk ik aan Monsanto. Via het kwekersrecht is ooit afgesproken elkaar er niet van te weerhouden rassen verder te ontwikkelen.